Wenn man in die Bankbilanzen schaut und den steigenden Anteil von faulen Krediten in den Krisenländern sieht, macht man sich jedoch große Sorgen.

Deshalb ist auch entscheidend, dass wir mit der Bankenunion vorankommen. Die gemeinsame Aufsicht muss kommen, damit es eben nicht länger hinausgezögert werden kann, darüber zu sprechen, wie mit den Verlusten in den Büchern wirklich umgegangen werden kann.

Wo es aber keine Flexibilität gibt, ist bei der Frage der demokratischen Rechte. Wenn wir die Bankenunion europäisch organisieren, dann muss sie auch demokratisch europäisch kontrolliert werden.

wir brauchen die Ernennungsrechte für den Präsidenten und den Vizepräsidenten des Aufsichtsgremiums, wir brauchen starke Untersuchungsrechte und wir brauchen das Recht, auch Akten einzusehen.